herra forseti hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um iðnaðarmálagjald með síðari breytingum frumvarpið er að finna á þingskjali ellefu með frumvarpinu er lagt til að iðnaðarmálagjald verði fellt niður það var tekið upp á sínum tíma árið nítján hundruð sjötíu og fimm að frumkvæði félags íslenskra iðnrekenda landssamtaka iðnaðarmanna og sambands íslenskra samvinnufélaga mér sýnist herra forseti að þetta frumvarp brjóti í bága við stjórnarskrána á tvennan ef ekki þrennan hátt og mun ég fara í gegnum það hér í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar segir ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum lög sem kveða á um greiðslu úr ríkissjóði önnur en fjárlög eða fjáraukalög hljóta því að vera í andstöðu við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar og eru því ógild

stendur tekjur af iðnaðarmálagjaldi renna til samtaka iðnaðarins hér er sem sagt fjárveiting til samtaka iðnaðarins ár fyrir ár um alla ókomna framtíð hér eru bein fyrirmæli til framkvæmdarvaldsins um að þessa fjármuni skuli greiða úr ríkissjóði þrátt fyrir bann stjórnarskrárinnar þar um þetta tel ég vera nægilega ástæðu til þess að þessi lög ætti að fella úr gildi lagasafnið hefur reyndar að geyma fjölmörg lög af þessu tagi sem dæmi má nefna búnaðargjaldið sem við ræðum reyndar hér undir tólftu lið dagskrárinnar sem rennur aðallega til stéttarsamtaka bænda iðnaðarmálagjald sem hér um ræðir sem rennur til samtaka iðnaðarins fiskiræktargjald sem rennur til fiskiræktarsjóðs og höfundaréttargjöld meðal annars eitt prósent af verði tölvu og stef gjöld sem renna til einstaklinga merkilegt nokk

það brýtur það ákvæði stjórnarskrárinnar að ekkert gjald megi greiða úr ríkissjóði nema með fjárlögum þetta gjald iðnaðarmálagjald og þau gjöld sem ég nefndi hérna áðan eru auk þessu skattur gjaldstofninn er sá sami og gjaldstofn virðisaukaskatts og ríkissjóður innheimtir gjaldið og leggur það á það fær meira að segja hálft prósent í eins konar innheimtuþóknun herra forseti þegar litið er á lög um iðnaðarmálagjald virðist sem hópur manna stjórnir félags íslenskra iðnrekenda landssambands iðnaðarmanna og sambands íslenskra samvinnufélaga hafi fengið löggjafann til þess að innheimta fyrir sig félagsgjöld og nota þannig ægivald ríkisins með heimild til sekta og fangelsa til að ná fénu af öllum iðnfyrirtækjum og gera þau um leið félagsbundin þessi lög og ég mun sýna fram á það brjóta sennilega bæði ákvæði stjórnarskrárinnar um félaga og tjáningarfrelsi félagafrelsið er samkvæmt sjötugasta og fjórðu grein stjórnarskrárinnar þannig að það má engan skylda til aðildar að félagi nema sérstakar aðstæður krefji það gjald sem hér um ræðir sem menn verða að borga til félags leiðir að sjálfsögðu til þess að menn verða að ganga í félagið ella njóta þeir ekki þeirra réttinda sem félagsaðildin veitir en þurfa að borga samt sem áður og skoðanafrelsi er nátengt félagafrelsinu því það er óheimilt að neyða menn til að hafa tilteknar skoðanir eða losa sig við aðrar og það er kveðið á um það í sjötugasta og þriðju grein stjórnarskrárinnar ekki reynir oft á skoðanafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar en hér reynir á hana vegna þess að menn eru skyldaðir til að greiða til félags sem hefur uppi ákveðinn pólitískan málflutning sem getur verið ágætur í sjálfu sér en það getur verið að sá sem greiðir til félagsins sé ekki sama sinnis og hann er látinn borga áróður og annað því tengt sem dæmi má nefna að samtök iðnaðarins hafa haft uppi mjög ákveðnar skoðanir um ýmis pólitísk álitamál eins og aðild að evrópusambandinu og upptöku evrunnar það eru í sjálfu sér ágætis sjónarmið og eiga rétt á sér hins vegar er mönnum sem hafa öndverðar skoðanir og stýra fyrirtækjum gert að greiða til þessara samtaka og borga fyrir áróðurinn gegn sinni eigin sannfæringu þeir kannski telja þeir aðilar að aðldin að evrópusambandinu sé ekki af hinu góða og upptaka evrunnar sé ekki góð fyrir þeirra fyrirtæki en þeim er samt sem áður gert að greiða til samtaka iðnaðarins þó að þeir séu með öndverða skoðun og vilji sem sagt einmitt hið gagnstæða hæstiréttur hefur í tvígang fjallað um þetta gjald og þessi lög og sagt að gjaldið stæðist þrátt fyrir félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar þar sem löggjafanum væri heimilt að leggja á skatt og ráðstafa honum auk þess sem meiri hluti hæstaréttar nefndi að það ætti að verja tekjum af iðnaðarmálagjaldi til að efla iðnað og iðnþróun í landinu og til hagsbóta þeirri iðngrein sem skattlögð er

þessu máli hefur verið vísað til mannréttindadómstóls evrópu herra forseti og þar fékk ég bréf sem er alveg flunkunýtt þar sem mannréttindadómstóll evrópu segir þann fimmtánda október tvö þúsund og sjö að hann hafi ákveðið að taka þetta mál upp og dæma í því væntanlega

og það eru mjög fá sem hann tekur ákvörðun um að fjalla um þannig að þetta er nú dálítil frétt að hann skuli hafa þann fimmtánda október ákveðið að leita eftir upplýsingum frá íslensku ríkisstjórninni varðandi þetta mál því hann ætlar að skoða málið nánar hann telur það skoðunarvirði þannig að það má vel vera að við fáum eitthvað tiltal frá mannréttindadómstóli evrópu varðandi þetta mál en það fjallaði um kæru manns sem ekki vildi greiða þetta gjald til samtaka iðnaðarins en svo getum við líka skoðað herra forseti jafnræðið ef einhver hópur iðnrekenda vildi stofna samtök til að berjast fyrir ákveðnu málefni

til dæmis það að við höldum krónunni eða göngum alls ekki í evrópusambandið þá yrðu þeir að greiða félagsgjöld til beggja samtakanna félagsins sem þeir eru nýbúnir að stofna og líka til samtaka iðnaðarins sem er á öndverðri skoðun þetta er ekki jafnræði miðað við önnur félög sem geta ráðið hvort þau greiða í samtök atvinnulífsins eða viðskiptaráð íslands eða og svo framvegis þar sem menn geta ráðið því hvort þeir vilja ganga í samtök eða ekki þá er ekki jafnræði á milli fyrirtækja sem hafa það val að stofna samtök og greiða til þeirra eða sleppa því og svo þessara sérstöku hópa eða fyrirtækja sem verða að greiða í samtök iðnaðarins það er heldur ekki jafnræði á milli þeirra samtaka til dæmis samtaka atvinnulífsins sem þurfa að leita að félagsmönnum á móti gagnvart félagi íslenskra iðnrekenda eða samtökum iðnaðarins sem fá félagsgjaldið á silfurfati gegnum ríkið og borga fyrir hálft prósent sem eins konar innheimtugjald þannig að ég tel að þetta mál rekist á stjórnarskrána á nokkuð marga vegu nú síðustu daga herra forseti berast fréttir um það að prófessorar við ýmsa háskóla í landinu vilji stofna stéttarfélag en samkvæmt lögum sem eru líka með frumvörpum að hætta að skylda þá til að borga í ákveðið stéttarfélag hvort sem þeir eru félagar eða ekki að þá ber þeim að borga í annað stéttarfélag og ríkið neitar að semja við þá það vill bara semja við gamla stéttarfélagið þannig í reynd þessi félagsaðild og þessi skylda að félagsaðild hefur gert það að verkum að menn geta ekki einu sinni stofnað stéttarfélög opinberir starfsmenn mun ég ræða það sérstaklega þegar það frumvarp verður rætt hérna þetta gjald er sett á og í greinargerð með upphaflegu lögunum nítján hundruð sjötíu og fjögur segir starfsemi samtaka iðnaðarins hefur að höfuðmarkmiði eflingu iðnaðarins og mótun almennrar iðnaðarstefnu er stuðlar að þjóðhagslega hagkvæmri iðnþróun nauðsynlegt er að auka starfsemi samtakanna verulega til dæmis á sviði alhliða kynningar og útbreiðslustarfsemi á sviði hagrannsókna útgáfustarfsemi og svo framvegis enn fremur þurfa samtökin að hafa bolmagn til að taka virkan þátt í aðgerðum er miða að jákvæðum breytingum á skipulagsbyggingu einstakra iðngreina framleiðniaukandi aðgerðum í einstökum iðngreinum eða iðnfyrirtækjum sölu og útflutningseflandi aðgerðum og loks í fræðslu og þjálfun starfsfólks og stjórnenda iðnfyrirtækja markmið þessi bera með sér allt aðrar þjóðfélagsaðstæður en nú eru uppi þegar hin upphaflegu lög voru sett á áttunda áratug tuttugustu aldar þótti enn sjálfsagt að hið opinbera kæmi að skipulagningu atvinnugreina og stýrði þróun þeirra svona eins og gert var í sovétríkjunum en síðan hafa viðhorf til skipulagningar atvinnustarfsemi gerbreyst þau rök sem skynsamleg þóttu nítján hundruð sjötíu og fimm eiga síður við nú á tímum þar sem frelsi í atvinnulífi hefur verið aukið stórlega og dregið hefur verið úr skattheimtu með þeim afleiðingum að íslenskt atvinnulíf stendur í meiri blóma en nokkru sinni fyrr búið er að efla samkeppniseftirlit og svo framvegis þannig að það hefur mjög margt verið gert á síðustu árum sem er gott fyrir atvinnugreinina í heild þó ekki sé verið að hjálpa einstökum fyrirtækjum félagið sem hlýtur iðnaðarmálagjaldið er þannig með einhverjum hætti með þessari athugasemd gert ábyrgt fyrir framfylgd opinberrar skipulagsstefnu ríkisins sem er löngu búið að leggja af upphæðir iðnaðarmálagjaldsins hefur hlaupið á hundruðum milljóna og eru í raun þá skattur á viðkomandi atvinnugrein að lokinni þessari umræðu þá legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar því var síðast vísað til efnahags og viðskiptanefndar